Und wir haben ja, was das Abstimmungsergebnis im Ausschuss anbelangt, nun offensichtlich auch wirklich gut und kollegial zusammengearbeitet und sind zu einem einvernehmlichen Ergebnis gekommen. Ungeachtet dessen ist es ja so, dass wir diese Diskussion im Ausschuss im Hinblick darauf geführt haben, dass wir ein gemeinsames Verhandlungsmandat mit dem Rat bekommen.

Das ist ja nichts Neues, dass er immer Sand ins Getriebe wirft und eigentlich nicht dazu kommt, die Aufgaben zu machen, die im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und im Sinne der europäischen Wirtschaft notwendig wären. Deswegen müssen wir das heute so machen, wie wir es machen, nämlich zu einem Abschluss in erster Lesung zu kommen.

Deswegen war es vernünftig, dass wir das auch aufgenommen haben.

Und der Kompromiss in diesem Punkt, wo wir auf meinen ursprünglichen Änderungsantrag zurückgegangen sind, ist ja nicht irgendwas, was uns irgendwelche Lobbyisten eingeflüstert haben. Das war jetzt nicht der Fall, und das war vor Monaten nicht der Fall, als ich den Änderungsantrag eingebracht habe. Wir haben nichts anderes gemacht, als meinen Änderungsantrag einzubringen.

Deswegen haben wir das auch reingebracht.

Wir hoffen, dass der Rat endlich mal zu Potte kommt, auch in diesem Bereich, wo er ja selber immer einfordert, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit schützen müssen, dass zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit auch der Schutz des geistigen Eigentums gehört. Der Rat hat schon beim Patentwesen seine Zicken und seine Zacken gemacht, jetzt macht er das beim Markenrecht wieder. Er ist aufgerufen, jetzt wirklich zum Ergebnis zu kommen, damit wir dann auf der Grundlage dessen, was wir jetzt in erster Lesung abschließen, in der nächsten Legislaturperiode so schnell wie möglich mit dem neuen Parlament zu einem vernünftigen Abschluss in diesem Markenrecht kommen.